De internationale samenleving was geschokt en heeft gezworen dat dit nooit meer mocht gebeuren. Toch hebben nog lang niet alle slachtoffers en hun nabestaanden volledige compensatie gekregen. Er zijn bedrijven die wel volop gebruikmaken van deze fabrieken en de mensen die erin werken, maar die niet bereid zijn gebleken hen te compenseren, of die niet verteld hebben hoeveel ze gegeven hebben.

Naming and shaming. Deze bedrijven mogen hier niet mee wegkomen. Ze hebben ruim de tijd gehad. Ook de naleving van een controle op het zogenaamde duurzaamheidscompact is iets waar commissaris Malmström zich hard voor moet maken. De kledingindustrie is van levensbelang voor Bangladesh en het land is na China de grootste kledingproducent ter wereld, waarbij zestig procent naar Europa gaat. Wij moeten daar onze verantwoordelijkheid nemen. Waar ik tot slot voor wil pleiten, is dat we de vakbonden versterken.